eitthvað óskýrt í sambandi við ratsjárstofnun en hún er sem sagt rekin af bandaríkjamönnum þangað til í ágúst á næsta ári hvað þá gerist er algerlega óljóst við bindum vissulega vonir við það að bandaríkjamenn taki áfram þátt í rekstrinum eða á jafnvel nato

þannig að kostnaður vissulega fylgir því að við erum að taka á okkur meiri skyldur í sambandi við varnir íslands heldur en áður var og einhverjum finnst það bara allt í lagi einhverjum finnst það bara hið besta mál sem eru hér inni í þessum þingsal að herinn sé farinn þó það kosti okkur eitthvað enda erum við rík þjóð en ég vil þó leggja áherslu á það að varnarsamningurinn við bandaríkin heldur og bandaríkin sem taka á sig miklar skyldur í sambandi við varnir íslands til framtíðar af því að háttvirtur þingmaður er að velta fyrir sér hvort við séum bara

að það er alls ekki nein algild regla að íslendingar greiði atkvæði eins og bandaríkjamenn hjá sameinuðu þjóðunum alls ekki það er hægt að telja upp lönd sem íslendingar hafa átt meiri samleið með heldur en með bandaríkjamönnum ef út í það er farið